r.. Jedno powinno być powiązane z drugim i wypływać z drugiego, dlatego w tej chwili jest za wcześnie na podejmowanie tego typu decyzji.